Wie Sie, Herr Kommissar, auch erwähnt haben, werden bereits heute 80 dieser Regenwaldabholzungsflächen für die Ausdehnung der landwirtschaftlichen Produktion genutzt. Dabei entstehen riesige Farmen, die mit unseren europäischen landwirtschaftlichen Betrieben nicht vergleichbar sind. Die Verbindung zum Mercosur ist offensichtlich, und es ist beschämend, wenn Europa zusieht, wie das System der Regenwaldabholzung hier unterstützt wird. Man kann doch nicht erwarten, dass wir die Klimaziele in Europa einhalten und gleichzeitig Fleisch aus Mercosur Staaten importieren, obwohl wir europäische Landwirte eigentlich genug regionale Produkte in ausreichender Qualität und Menge produzieren. Sollten diese Zustände der Brandrodung so weitergehen, die brasilianische Regierung weiter so zusehen, fordere ich starke Konsequenzen und Importverbote von Rindfleisch aus Mercosur Ländern, so wie es die finnische Ratspräsidentschaft bereits vorgeschlagen hat.